Pese a esta anomalía, que ciertamente debilita la imagen de Europa en el mundo, sería bueno que, al menos, existiera una posición común global en ese foro mundial. Y ¿cuál sería, a mi juicio, esa posición común? En mi modesta opinión, creo lo siguiente primero, no se puede retrasar la adopción de un acuerdo global para atender las consecuencias de la crisis, y adoptar solamente un acuerdo financiero en segundo lugar, Europa debe mantener el euro como moneda de referencia o, si se prefiere, como ancla, para evitar que las turbulencias en los mercados nos arrastren y nos hagan repetir los errores que se cometieron a lo largo del siglo XX en tercer lugar, el euro ha de servir de heraldo de lo que Europa debe representar en el mundo de los valores democráticos y de las libertades públicas.